Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, il y a dix jours, nous espérions que Rio 20 serait le sommet qui déstabiliserait ceux qui profitent de l'augmentation des inégalités et qui épuisent les ressources.

Si nous voulons permettre de futures avancées dans les négociations, prouvons que la lutte contre la pauvreté et pour le développement durable est le véritable objectif de la politique européenne du développement. Prouvons le en dotant cette politique de ressources financières ambitieuses. Prenons l'engagement d'instaurer, sans délai, des mécanismes innovants de financement, tels que la taxe sur les transactions financières, et de rediriger une part substantielle des recettes vers l'aide au développement. Luttons plus efficacement contre les paradis fiscaux et leur accaparement des ressources fiscales de ces pays par l'usage immodéré qu'en font les sociétés transnationales, et notamment l'industrie extractive. C'est à ces conditions uniquement que nous deviendrons les défenseurs crédibles d'un développement durable pour tous.